Es un Consejo Europeo que culmina toda una serie de acciones y de medidas adoptadas por la Unión Europea en los últimos meses en la lucha contra la crisis económica no sólo en la lucha contra la crisis de una forma inmediata, con medidas, digamos, defensivas respecto de los efectos más dañinos de esa crisis en las economías europeas, en las economías públicas y privadas europeas, en el sistema financiero, sino también

que ha estado muy afectado por esta crisis

Primero, para combatir la recesión económica, el desplome del sistema financiero, ha ido preparando una estrategia económica de futuro, de salida de la crisis y, a la vez, ha ido planteando a los distintos Estados la necesidad de una fiscalidad, de una consolidación fiscal sostenible para el futuro.

muy denso en su contenido y donde, sin duda, el elemento esencial, el centro de ese Consejo Europeo es esa perspectiva de salida de la crisis, fortaleciendo a la propia Unión Europea. Y en este Consejo Europeo, claramente, ya de una forma definitiva, esas dos orientaciones que han ido actuando a veces de una manera separada, por una parte las medidas inmediatas de protección de estabilidad de la zona euro esencialmente y de algunos países europeos, por ejemplo, la ayuda a Grecia, y, por otra parte, la reflexión sobre el futuro económico europeo y sobre la estrategia futura económica europea se han unido, han tomado un cuerpo unitario, y lo que propone el Consejo Europeo es una estrategia económica para la próxima década en Europa, donde se unen, por una parte las medidas de consolidación fiscal, absolutamente imprescindibles, y por otra se une también una estrategia de crecimiento y creación de empleo de calidad. Todo eso forma parte de una estrategia de salida de la crisis, que, por tanto, tiene una dimensión más de corto plazo, pero también tiene una dimensión de medio y largo plazo.

Todos ellos son absolutamente imprescindibles para conseguir una fuerte salida, una consolidación y un fortalecimiento de la Unión Europea y de su proyecto en la lucha contra esta devastadora crisis, desconocida para todos nosotros, desde luego, y desconocida, casi podríamos decir, en el último siglo. Por una parte, la Unión Europea se propone claramente una consolidación fiscal, que se proyecta, a su vez, en una disciplina presupuestaria, de modo que hay toda una serie de planes de austeridad adoptados por un porcentaje alto, muy alto, de países europeos, ayudados además por la acción de estabilidad financiera desarrollada por el Banco Central Europeo, y que forma parte de un primer elemento esencial en esta estrategia económica de salida de la crisis de la Unión Europea. En ese caso hay una posición de la Comisión Europea, que ha planteado los distintos escenarios, que se dirige a cada uno de los Estados, por ejemplo, ayer mismo, recientemente, en cuanto a la vigilancia de la Unión Europea sobre los planes de ajuste de los distintos Estados y de los procedimientos que ya una clara mayoría de Estados tienen en relación con el Pacto de estabilidad y crecimiento, los procedimientos de déficit excesivo. Por tanto, tenemos claramente establecida en las conclusiones del Consejo la necesidad la consolidación fiscal de los países miembros de la Unión y, en consecuencia, una estrategia de sostenibilidad fiscal que, en su conjunto, llega hasta 2013, generalmente hasta 2013, cuando tendrán que cumplirse definitivamente los objetivos previstos en el Tratado de Maastricht. A su vez, y como segundo gran aspecto de esta Estrategia, hay lo que podríamos llamar medidas preventivas de futuras crisis financieras.

Y por eso, desde el principio ha habido una preocupación en la Unión por ir a una auténtica regulación de los mercados financieros y a una supervisión por autoridades europeas del funcionamiento de los servicios financieros. Esto es lo que está expresado en diversos reglamentos que fueron presentados por la Comisión, incluso en la anterior Presidencia, la anterior a la española, y que ahora mismo son objeto de negociación en esta Cámara entre el Consejo y el Parlamento Europeo. Quisiera aprovechar lo he hecho ya varias veces para solicitar al Parlamento Europeo de parte del Consejo un acercamiento, una actitud que la tiene el Parlamento Europeo constructiva, a los efectos de conseguir más pronto que tarde que haya un acuerdo definitivo respecto de este paquete de supervisión financiera, que es absolutamente imprescindible y que constituiría un muy buen mensaje a los ciudadanos y a los mercados en este momento en la Unión Europea.

La tasa bancaria, la llamada bank levy que va a ser objeto de ese debate, igual que también hay un planteamiento para el G20, para la reunión de Toronto, de la que luego se hablará, e incluso de un debate en relación con un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales. Todo ello forma parte de eso que llamo las medidas preventivas para el sistema financiero, el régimen financiero, el régimen de regulación financiera por parte de la Unión Europea. Hay una tercera e importante dimensión de toda esta estrategia, que es la del crecimiento sostenible y la creación de empleo de calidad. Eso que hemos llamado la estrategia Europa 2020, que parte de una muy importante Comunicación de la Comisión, que ha sido examinada ya en varias ocasiones por el Consejo Europeo y que culminará esta semana con la aprobación de esa Estrategia 2020, donde se propone, por parte del Consejo, que la Unión Europea ponga en marcha todos los instrumentos de que dispone al servicio de esa estrategia de crecimiento. Entre ellos, el mercado interior, en base a un muy importante informe realizado por Mario Monti y entregado al Presidente Barroso, tal como él solicitó. Se trata, en definitiva, de lograr algo que se ha perdido en algún porcentaje en los últimos tiempos en la Unión Europea, que es la competitividad.

Espero que los cinco headline targets se cuantifiquen definitivamente, incluyendo educación y lucha contra la pobreza en este Consejo Europeo.

Por último, el cuarto elemento fundamental de esta estrategia económica que el Consejo Europeo va a establecer sólidamente como gran estrategia política y económica para los próximos años, es la llamada gobernanza económica de la Unión.

Todos estos aspectos fundamentales, culminando en la gobernanza económica de la Unión, constituyen un paso histórico, a nuestro juicio trascendental, que este Consejo Europeo debe ratificar y debe consolidar, que es el paso desde luego definitivamente a una unión económica, no sólo una unión monetaria, una unión económica que merezca tal nombre. Dejamos la unión monetaria en solitario hace años, pero nunca hubo realmente una unión económica y esto es lo que se trata de establecer, una verdadera unión económica europea.

Va a tratar, por ejemplo, el planteamiento unitario de la Unión Europea, la posición de Europa en relación con el G20 en Toronto y será objeto de un debate ulterior esta misma mañana aquí, en esta Cámara, y también otros elementos que serán objeto de un debate seguro mucho más breve en el Consejo Europeo, pero no por ello menos importantes, como es el caso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por vez primera, los temas de cooperación al desarrollo irán a un Consejo Europeo.

El tema de la lucha contra el cambio climático, en la perspectiva de la Conferencia de Cancún, en un momento intermedio de transición hacia esa Conferencia de Cancún el Consejo también deberá abordar la cuestión de Irán, sobre la base de un proyecto de declaración, que ha preparado el Consejo de Asuntos Exteriores, celebrado el lunes en Luxemburgo y también tomará nota el Consejo Europeo de los progresos logrados en la aplicación del Pacto europeo sobre inmigración y asilo. También quiero recordar que en este Consejo Europeo se va a plantear el comienzo de las negociaciones de adhesión a la Unión Europea por parte de Islandia, que se va a tratar igualmente de la perspectiva de entrada en la zona euro de Estonia y que también se adoptará una decisión relativa a la convocatoria de la Conferencia intergubernamental que aprobará la propuesta